Predlog Zakona o trgu finančnih instrumentov, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, se morajo obravnavati hkrati, na tej redni seji Državnega zbora. Zaradi njihove vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Hkratna obravnava in sprejem ter skupna uveljavitev tako imenovanega trojčka je potrebno zato, ker s sprejetjem novega, preneha veljavnost sedanjega Zakona trgu finančnih instrumentov, na katerega se sklicujeta tako Zakon o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov in Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. V obeh omenjenih, z Zakonom o trgu finančnih instrumentov povezanih novel, se odpravljajo sklicevanja na veljavni zakon in določa sklicevanje na predlog novega zakona. Hkrati pa se določajo tudi nekatere nove rešitve in s tem povezane kazenske določbe zaradi kat šitev nove evropske zakonodaje oziroma direktive dva tisoč štirinajst skozi petinšestdeset, direktive dva tisoč šestnajst skozi tisoč štiriintrideset in delegirane direktive dva tisoč sedemnajst skozi petsto triindevetdeset ter ureditev izvajanja uredbe šeststo skozi dva tisoč štirinajst in uredbe tisoč enajst skozi dva tisoč šestnajst. Kar se tiče uredbe dva tisoč petnajst skozi sedemsto šest, slednja do sedaj še ni bila izpostavljena, velja pa opozoriti, da ta spodbuja evropska dolgoročne naložbe v realno gospodarstvo. S to uredbo se določajo enotna pravila glede evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, da bi se preprečile kršitve upravljatelja evropskega sklada dolgoročnega investicijskega oziroma neustrezna uporaba regulative, način upravljanja tveganja trženja in ostalo pa se seveda določajo, kot je že omenjeno, tudi s tem povezane prekrškovne določbe oziroma sankcije. Na podlagi navedenih argumentov bomo v poslanski skupini Stranke modernega centra tako imenovani trojček podprli.